Die Ukrainer kämpfen heute in Wirklichkeit an drei Fronten.

Die Fortschritte beim Kampf gegen die Korruption, bei Transparenzerreichung, auch beim Aufbau einer unabhängigen Justiz oder einer neuen Polizei sind beachtlich.

Die zweite Front, an der die Ukrainer kämpfen, das ist die Front, an der im Osten der Ukraine seit fast drei Jahren immer wieder Menschen sterben, inzwischen schon über zehntausend Menschen. Diese Menschen sind tot, weil Wladimir Putin die Ukraine aus dem postsowjetischen, oder soll ich sagen neosowjetischen Macht und Einflussraum nicht entlassen will. Awdijiwka ist der Name einer kleinen Stadt, den viele von Ihnen ja noch gar nicht kannten. Als die ganze Welt nur noch Donald Trump vor Augen hatte, da haben die Menschen von Awdijiwka Ende Januar erlebt, wie das ist, wenn im Kreml beschlossen wird, dass in der Ukraine die Lunte wieder angezündet werden muss, und wie das ist, wenn über Nacht im härtesten Winter eine kleine Stadt unter vollen Beschuss gerät. Von Awdijiwka zur dritten Front, an der die Ukrainer kämpfen Während in Awdijiwka die Menschen gestorben sind, schwollen in Rom, in Paris, in Budapest die Stimmen an, man sollte doch die Sanktionen gegen Russland einstellen.

Er hat aufgefordert Lasst uns Trump zuvorkommen und die Sanktionen gegen Russland streichen. Er hat dann mit Worten von Trump erklärt Lasst uns Europa groß machen mit Putin. Gegen Prodi und andere, die solchen Irrsinn predigen Irrsinn, in dem heute meiner Meinung nach in Europa Rechts und Links völlig verschwimmen gegen solchen Irrsinn sage ich Ihnen an dieser Stelle Die Sanktionen aufzugeben bedeutet für die EU, einen weiteren Teil von sich selber aufzugeben. Spätestens seit Awdijiwka ist klar, dass wir eigentlich über eine Verschärfung der Sanktionen reden müssen. In aller erster Linie müssen wir ehrlich über Minsk reden.

Also eine ehrliche Bilanz von Minsk ist das, was wir den Ukrainern schuldig sind.